Para apuntalar su régimen se destituye y encarcela a alcaldes, activistas de izquierdas, feministas, maestros críticos y cualquier forma de disidencia. Y todo esto ocurre con el silencio cómplice de la Unión Europea. Solo para la gestión de fronteras hemos entregado más de dos mil millones de euros a Erdogan. La cifra es más alta si incluimos los fondos de vecindad y los propios fondos que recibe como candidato a entrar en la Unión Europea.

Es imprescindible que toda la cooperación de la Unión Europea con Turquía, incluidas las negociaciones de acceso a la Unión, se congelen hasta que Turquía cumpla con los estándares más básicos de derechos humanos, empezando por la liberación de todos los presos políticos. Mientras la Unión Europea siga poniendo sus intereses económicos o sus políticas migratorias xenófobas por encima de los derechos de los pueblos turco y kurdo, ni este Parlamento ni ninguna institución comunitaria podrán dar lecciones de derechos humanos a Erdogan.